Imaginen que si sus hijas han tenido la suerte de esquivar esa realidad, antes de llegar a la edad adulta pasan a manos de hombres que tienen derecho a pegarles, a despreciarlas y a violarlas. Imaginen que si han salido de todo eso, el 80 de ellas cuando dan a luz por cesárea son después esterilizadas sin su consentimiento.

Y, como siempre, por los intereses económicos y geoestratégicos, que son los que están detrás.